Ich will diese Kritik an konkreten Punkten festmachen, so wie der Kollege Manfred Weber das hier auch gefordert hat. Es habe keine Kritik an der Verfassung gegeben, haben Sie gesagt. Nun gibt es 25 sogenannte Kardinalsgesetze, mit denen Dinge faktisch in Verfassungsrang erhoben werden, weil es eine Zweidrittelmehrheit erfordert, um sie wieder zu ändern.

Ich bin ein Liberaler, ich finde eine flat tax eigentlich eine prima Idee.

Damit höhle ich aus, damit beschädige ich das demokratische Wahlrecht der Bürgerinnen und Bürger, bei der nächsten Wahl eine andere Regierung zu wählen und das Ganze zu ändern. Das Steuerrecht ist eine Frage, in der sich zentrale politische Auseinandersetzung, demokratischer Streit entfachen muss. Das geht einfach nicht, das höhlt die Demokratie aus. Deswegen ist das hier so ernst. Im Übrigen Sie haben gesagt und das war jetzt hier der Punkt mit der Justiz es geht hier um die Unabhängigkeit der Justiz, um die Fakten, die Tatsachen. Der Premierminister hat gesagt, er hat alles getan für die Haushaltskonsolidierung. Wie kann man denn dann das Renteneintrittsalter für ungefähr 300 Richter von 70 auf 62 Jahre senken? Das kostet den Staat ganz schön viel Geld! Natürlich müssen die Stellen alle neu besetzt werden. Na ja, gut.

Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Vor einem Jahr haben wir das Mediengesetz kritisiert. Es wurde uns gesagt, der Medienpluralismus stehe nicht in Gefahr.

zu. In Budapest ist es schon zu, auf dem Land werden die Frequenzen jetzt eingestellt.

In der BILD Zeitung haben Sie heute erklärt, Sie beugen sich der Macht!